málflutningi háttvirtra stjórnarandstæðinga sem koma hingað það er held ég komið heilt bretti af háttvirtum stjórnarandstæðingum hingað upp til að reyna að útskýra af hverju er farið með þessa tillögu sem þingreynslumenn segja mér að sé fordæmalaus ég veit eins og allir háttvirtir þingmenn að það eru náttúrlega margar leiðir til að ræða þessi mál við

maður hlýtur að spyrja sig af hverju gæti skýringin verið sú að hér sé um nýja tegund af málþófi að ræða út af lið sem er númer tvö á dagskránni gæti það verið og væri nú ekki nær að menn reyndu að útskýra mál sitt í því skrýtna máli í staðinn fyrir að fara í þennan eins og háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson kallaði hér áðan í þennan leikaraskap því þetta